Hvala, predsednik, spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi, vsi prisotni . Ta interpelacija nekako gradi na očitkih, vezanih na konkreten primer odvzema mladoletnih otrok, potem ko je Vrhovno sodišče odločilo, da je pristojni center posegal v pravico babice do družinskega življenja. Ko so otroka odvzeli in namestili drugam, še pred odločitvijo o vlogi babice za dovoljenje za opravljanje rejništva . Od tu se izpeljejo očitki in odgovornost za nesorazmeren poseg v človekove pravice, opustitev dolžnega ravnanja v okviru pooblastil ter vpletenost v politizacijo centrov . V tej zadevi pa še teče postopek pred upravnim sodiščem. Sama mislim, da je na neki način res sprevrženo, da se v javnosti razsoja in razpravlja o zadevah, ki se tičejo mladoletnih otrok. Ti otroci bodo že tako brez medijskega in političnega razpihovanja zaznamovani za celo življenje. Zakaj bi jih zdaj še dodatno izrabljali za politične namene, dodatno zaznamovali, ko vemo, da v zvezi s tem še tečejo sodni postopki, in bojo najbrž dali še dodatne odgovore na to, kdo je, če je in zakaj je odgovoren . Dosedanje odločbe sodišč v tej zadevi govorijo o pravicah odraslih, ne o otrokovih, kar pa je temeljno načelo in središče pozornosti, kot centri odločajo o ukrepih za zaščito in koristi otrok. Zelo verjetno je, da se danes o tem primeru ne bi pogovarjali in ne bi vzniknil, če bi bil leta dva tisoč dvanajst sprejet družinski zakonik, če bi dobil ta zakonik podporo na referendumu. Žal je ni dobil. In danes zaradi tega ugotavljamo, da je vse narobe in kako bi moralo biti. Spomladi smo državni zbor sprijeli prejeli peticijo civilne iniciative, ki je ob zadnjem medijsko odmevnem primeru odvzema otrok, se je še posebej organizirala. Torej, že leta dva tisoč dvanajst je bila priložnost, da bi bilo to področje boljše urejeno. Sama imam dolgoletne izkušnje na področju socialnega dela in delovanje teh služb dobro poznam v organizacijskem in vsebinskem smislu in sem prepričana, da so potrebne korenite spremembe. Iz teh razlogov bom v nadaljevanju procesa reorganizacije centrov in družinske zakonodaje še toliko bolj pozorna. Sprejem družinskega zakonika je nujen, ker bo strokovne delavce centrov razbremenil odločevalske vloge, ki bo o takih in podobnih primerih v ste sodišč v bodoče. Biti uspešen v svetovalni vlogi in človeku pomagati, če mu hkrati z drugo roko na takšen ali drugačen način s takimi ali nesprejemljivimi posledicami, groziš z ukrepi, kote na primer odvzem otroka. Verjamem, da tudi mi tu v zvezi s tem nimamo dilem in se strinjamo, da je temeljno poslanstvo centrov pomoč ljudem bolj kot pa upravno delo. Tam, kjer pa gre za upravno delo in odločanje o zelo pomembnih situacijah, ki se jih za nazaj ne da popravljati, potrebujejo prav vsi centri v državi drugačno organiziranost in s tem dostop do kvalitetnih veščih ključnih kadrov pravne in humanistične stroke, da imajo družine, otroci in odrasli do vsej državi možnosti za kakovostno postopkovno in vsebinsko odločanje in tudi do strokovno utemeljenih mnenj v okviru sodnega odločanja. Zdaj temu ni tako, saj morajo centri istočasno ali pa v takojšnjem časovnem zaporedju delovati v več nezdružljivih vlogah. Kot zavod, ki starše opolnomoča, jim svetuje, jih vodi, kot nekdo, nekdo, ki oceni, kdaj in katere ukrepe je treba sprožiti napram staršem, kot nekdo, ki potem te postopke vodi, odloča, odločitev izvrši, in kot nekdo, ki hkrati lahko podaja mnenja sodišču, če istočasno tečejo postopki tudi za isto družino na sodišču, in hkrati imenuje različne vrste skrbnikov za otroka, za njegovo premoženje, in seveda vsi ti postopki so velikokrat vsebinsko nezdružljivi in pomenijo plodna tla za to, da centri delajo v krču in da dajo večjo težo neki vlogi napram neki drugi, ki pa je prav tako pomembna , saj nastopajo, kot rečeno, v več nasprotujočih si vlogah hkrati. Na seji Komisije za peticije ter pravice in enake možnosti, ki je potekala spomladi na temo delovanja in reorganizacije centrov za socialno delo, je bilo strani stroke večkrat, da je pravzaprav temeljni okvir socialnega dela, ki ga narekuje pretirana birokracija, velik problem in tudi postopanje v skladu zakonom o splošnem upravnem postopku, ki je na področju dela za, za družine vse prej kot primeren. Ta upravni postopek veliko bolj prilagojen izdaji gradbenega dovoljenja kot pa odločanju na področju ukrepov za zaščito otrok. S predlogom družinskega zakonika ter reorganizacijo, centrov za socialno delo, to oboje je pred nami, je po mojem mnenju narejen že prvi pomemben korak in vsi bomo imeli, ga podpremo in tako prispevamo k spremembam, ki so nujne . O potrebi po reorganizaciji centrov se so različne vlade govorile že nekje od leta dva tisoč dva . Ampak samo govorile. Šele zdaj je ministrica, kot kaže, resno pristopila k temu in čas je, da se to delo dokonča. Zato seveda interpelacije ne bom podprla.